er hleypt niður undir jarðskorpuna á suðurnesjum heyr heyr það má taka ýmis dæmi núna um afdrifaríkar ákvarðanir sem verið er að taka sem snúa að auðlindum þjóðarinnar reyndar held ég að ef við ætlum að rekja okkur aftur í tímann og spyrja hvar voru fyrstu mistökin ég horfi til framsals í kvótakerfinu ég horfi til einkavæðingarinnar vissulega á bönkunum og það er alveg rétt sem fram kemur hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að það er nokkuð sem við þurfum að taka til sérstakrar skoðunar það sem þar gerðist vegna þess

og þetta er afstaða almennt í stjórnmálunum sem er að breytast ég hef stundum vísað til þess að þegar hægri bylgjan reis í byrjun níunda áratugarins í kjölfar reagan thatcher áranna gerðist það ekki þannig að hægri flokkar yrðu stærri það gerðist þannig að allir flokkar urðu hægri sinnaðir og meira markaðsþenkjandi það er nefnilega þannig í stjórnmálum eins og í tískunni að það eru támjóir skórnir og þykkir sólarnir það er eins í stjórnmálunum það var ekkert annað á boðstólum í hinum pólitískum hillum en frjálshyggja og henni var bara tekið þegjandi og gagnrýnislaust nú er pendúllinn að koma til baka yfir í félagshyggjustjórnmálin yfir í að hyggja að samfélaginu og hagsmunum þess en ekki fjármagnsins ég var að blaða í gömlum ræðum frá þessum tíma einkavæðingu bankanna og ég sagði þá í þessum sal við þáverandi viðskiptaráðherra finn ingólfsson þú hlustar bara á bankana þá kallaði hann fram í það er í sviga ég hlusta á þá ég hlusta á þjóðarsálina það er þjóðarsálin sem hefur tekið breytingum og nú skulum